Ponia pirmininke, Europos Sąjungos dabartinė valdžia toliau ir toliau tolsta nuo Tautų Sąjungos politikos sampratos, toliau garbina globalizmą, kuris yra tikriausia neokomunizmo ideologija, ir šiai ideologijai nesugeba pasipriešinti visa Europos Sąjungos politinė sistema.

Valstybes nusavino valdžios, piliečius palikdamos lauke už durų.

Milijonai bedarbių, milijonai vaikų auga šeimose su mažomis pajamomis tai globalizmo pasekmės. Tik kietas pasipriešinimas tokiai politikai, tik kontrglobalizmas gali pakeisti padėtį.